Paní předsedkyně, já jsem na této půdě mluvil vícekrát o otázkách energetiky a toto je možná v tomto období moje závěrečná poznámka.

která nebude končit ani s tímto obdobím a rozhodně bude zbývat i pro naše nástupce ještě hodně úkolů.

Komisaře, od kterých jsme se hodně dověděli a na kterých jsme obdivovali jejich míru zaujetí. Doufám, že jsme pana komisaře příliš neopotřebovali, protože věřím, že se s ním určitě budeme scházet i v dalších obdobích, a pan komisař Piebalgs skutečně udělal hodně práce pro to, abychom vůbec mohli hovořit o evropském energetickém trhu.

Stejně tak si myslím, že je špatné, jestliže i tato sněmovna se stala v minulých měsících místem, kde se obchodovalo se strachem.